Señora Presidenta, estos últimos días he recibido, como, seguramente, muchas y muchos de ustedes, numerosos mensajes de apuro de muchos bancos.

problema del programa de alimentos, para que este debate que tenemos hoy simplemente sea una anécdota.